Madame la Présidente, chers collègues, voilà le retour de la réalité de la géopolitique. Nous constatons tout simplement que la politique ottomane n'est pas une politique européenne.

Mais je voudrais vous parler également de la violation du territoire souverain de la Syrie par la Turquie. C'est également manifestement contre le droit international. Toutefois, l'Union est elle légitime pour condamner cette violation?

N'avons nous pas laissé la Turquie armer l'État islamique, laissé faire le trafic des réfugiés et du pétrole?

N'avons nous pas diabolisé l'intervention russe pourtant décisive contre les djihadistes?

Trop souvent, nous chérissons les causes en dénonçant les effets.